To jest nonsens, co udowadniają wszelkie ekspertyzy III pakiet energetyczny jest zgodny z prawem międzynarodowym.

Rosja też często nie przestrzega reguł Światowej Organizacji Handlu, które dotyczą równego traktowania operatorów. Wydaje mi się, że musimy w tej chwili, negocjując nowe porozumienie o partnerstwie i współpracy, przykładać do tego ogromną wagę i potraktować spełnienie art. 102, o którego naruszenie jest teraz Rosja oskarżana, jako warunek konieczny podpisania nowego porozumienia o partnerstwie. Unia musi wykorzystać wszystkie swoje możliwości oraz te, które ma w ramach WTO, aby zmusić Moskwę do działania zgodnie z prawem.